La verità è che sull'immigrazione grande fallimento delle politiche europee di questi anni si sta giocando una partita culturale e politica con il Global compact ed è assolutamente giusto che non si firmi e non si partecipi a una iniziativa nella quale l'incertezza è assoluta e soprattutto si sta tentando esclusivamente di mettere in campo un'azione politica mirata per poter continuare su una strada sbagliata. Ho ascoltato diversi colleghi che hanno parlato del ritiro dell'Italia l'Italia discute da qualche giorno di Global compact grazie all'azione di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che si è inserita all'interno di un governo nel quale la situazione è poco chiara Salvini ha detto di non andare e di non partecipare a Marrakech il Presidente del Consiglio Conte ha detto il contrario.